Frau Präsidentin! dass Kinder nicht nur als zukünftige Bürgerinnen und Bürger mit gleichen Rechten gesehen werden, sondern als Menschen mit eigenen Rechten. Gerade weil sie spezielle Bedürfnisse haben, ist ein grundlegender Paradigmenwechsel notwendig hin zu einer Gesellschaft, die die Vielfalt all ihrer Individuen respektiert und wertschätzt.

Ich bedanke mich bei allen, die sich bereits für diese Konvention eingesetzt haben, und lade jene, die das bisher nicht getan haben, ein, Teil dieser Kinderrechte Lobby zu werden. Denn die Umsetzung der Konvention ist ein Bohren harter Bretter. Wir müssen im Fokus haben, was die globalen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte wie digitale Technologien, Umweltveränderungen, langjährige gewaltreiche Konflikte oder generationenübergreifende Armut für das Leben und die Chancen von Kindern bedeuten. Und wir müssen dringend handeln. Alleine innerhalb der EU leben 28 Millionen Kinder in armen Familien. Obwohl wir 22,8 zur Weltwirtschaftsleistung beitragen, ist damit jedes vierte Kind in der EU dem Risiko von Armut mit allen Risiken ausgesetzt. Weltweit liegt bezüglich Kinderrechten vieles im Argen Krieg, Vertreibung, Gewalt, Genitalverstümmelung, Klimawandel, Zwangsarbeit, Zwangsheirat. Viel zu oft bekommen Kinder überhaupt keine Chance. Ich wünsche mir daher ein Europa, das als leuchtendes Beispiel bei Kinderrechten vorangeht.